forseti íslands gjörir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingsfrá tuttugasta og níunda maí tvö þúsund og átta eða síðar ef nauðsyn krefur til annars september gert í reykjavík tuttugasta og sjöunda maí tvö þúsund og sjö ólafur ragnar grímsson geir h haarde forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísun til samþykkis alþingis lýsi ég yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla